Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, chers collègues, en tant que rapporteur pour avis sur ce sujet au sein de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs, j'avais eu à cœur de trouver un équilibre entre les besoins de toutes les parties prenantes les consommateurs, bien sûr, et l'environnement mais aussi l'utilité des industries concernées pour les détergents divers.

Nous devons donc attendre pour trouver des alternatives efficaces aux phosphates.